Je pense que ce qu'il a dit est très important lorsque nous allons réformer la politique de cohésion.

Beaucoup de collègues et je les en remercie sont intervenus sur la question de la représentation de l'Union européenne et de la gouvernance mondiale. C'est un point tout à fait stratégique pour notre Union européenne, encore une fois à un moment où la guerre des monnaies paraît prête à se déchaîner. Nous avons besoin d'unir les voix des Européens à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Sur la base de notre force intérieure, soyons forts et unis à l'extérieur dans nos représentations. Puis, en écho à ce qu'a dit mon collègue, Robert Goebbels, oui, le G20 n'est pas la solution à laquelle nous aspirons in fine pour une gouvernance mondiale, où chacun peut avoir sa place et qui permet d'avoir les instances d'arbitrage dont nous avons besoin.

Nous demandons dans notre rapport que la Commission examine de façon annuelle les besoins d'investissements publics et privés et que nous ayons un tableau de bord qui nous permette effectivement d'avoir une stratégie d'investissement à long terme au service de l'emploi, et donc des citoyens européens, une stratégie qui soit fondée sur une durabilité de nos visions et un concept de solidarité qui est au cœur de l'Union européenne.